Hvala lepa. Spoštovani poslanci, poslanke, spoštovana varuhinja, kolegi. Rada bi podala pojasnilo v zvezi s priporočilom varuhinje, ki se nanaša na spremembo volilne zakonodaje, ki je bilo tudi danes v razpravi posebej izpostavljeno. V, priporočilu s predvsem izpostavljena ureditev glede načina in rokov za uveljavljenje pravice možnosti glasovanja po pošti. Ker je v veljavni zakonodaji določeno, da je takšno namero mora volilni upravičenec podati najkasneje deset dni pred dnevom glasovanja, je seveda v tem roku deset dni do, med tem rokom deset dni do glasovanja se lahko zgodijo tudi razne nepredvidene okoliščine, kot so hospitalizacija ali kakšna druga odsotnost, ki onemogoča potem osebno glasovanje in je zaradi takšnih primerov potem glede na veljavno ureditev, uveljavlene učinkovito uveljavljenje volilne pravice posameznim upravičencem dejansko lahko omejeno in ni učinkovito, urejeno, da bi to volilno pravico lahko uveljavljali. Vlada je že leta dva tisoč enajst pripravila predlog zakona o spremembi volilne zakonodaje, se pravi, Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o volitvah v Državni zbor in ga posredovala v sprejem državni zbor, vendar je bil zakonodajni postopek v državnem zboru neuspešno, zaključen, novela ni bila sprejeta, je pa ta novela to vprašanje tudi reševala. Potem je bil naslednji, zakon oziroma naslednji poskus spremembe volilne zakonodaje leta dva tisoč petnajst, kjer je šlo za poslanski predlog zakona. Tudi ta predlog zakona je to področje urejal, vendar je tudi ta predlog zakona, ni bil sprejet, se je zakonodajni postopek v državnem zboru končal neuspešno, upoštevaje tudi to, da je s spremembo volilne zakonodaje potrebna višja, višja večina, kot je sicer za ostale zakone. Tako da žal ne glede na to, da vlada prepoznava že vrsto let, in ugotavlja, da je to dejansko potrebno spremeniti, obstaja neka pravna praznina glede urejanja, možnosti urejanja volitev v teh posebnih izrednih okoliščinah. Sprememba zakonodaje glede tega vprašanja še vedno ni bila uveljavljena. In v zvezi s tem je bil tudi odziv vlade, da bo v naslednji spremembi volilne zakonodaje ponovno poskusila urediti to področje, kot predlog zakona, ki ga vlada pripravi, sprejme in posreduje državni zbor, je pač poskus ureditve tega področja. Samo, dejstvo, ali se bo potem to področje uredilo, pa je potem v rokah poslancev in sprejema zakona v državnem zboru. Hvala lepa.